Lepo pozdravljeni! Rad bi samo eno pojasnilo dal tukaj. Gospod poslanec gospod Lisec je omenil, da se mu je njegov, prijatelj pritožil, da je moral za projekt izvedenih del in, dokumentacije za obratovanje plačati štiri tisoč evrov. Tukaj, bi vseeno rad malo pojasnil, ker, mislim, da gre za eno precejšnje nerazumevanje tega postopka. Gradbeno dovoljenje se izda na nivoju umestitve objekta v prostor. To so zelo splošni podatki, ki govorijo samo o tem, ali je predviden objekt skladen z izvedbenim aktom, kje leži njegova pozicija, kakšnega, razumljivo, kakšna je velikost in tako naprej. To je samo, v to to to pomeni odnos investitorja do države ali namerava zgraditi neki nekaj takega, kar je na tem, zemljišču dovoljeno ali ne. Da sploh gradi, potrebuje projekt za izvedbo. Tukaj noter se pa definira vse tehnične lastnosti tega - in te gradnje in tega končnega objekta. In projekt izvedenih del sploh ni potreben, če investitor gradi po projektu za izvedbo. Če pa ne gradi po projektu za izvedbo, se pa v projektu izvedenih del samo dokumentira tiste spremembe, ki so še vedno skladne z gradbenim dovoljenjem, to pomeni, da niso v neskladju s predpisi. Te dokumentacije za obratovanje pa za individualne hiše itak niso potrebne, tako da ne vem, zakaj zakaj je on, to naročil. Zdaj, kaj to pomeni. Če je - če ta gospod ocenjuje, da da je z za pridobitev uporabnega dovoljenja - da mora plačati štiri tisoč evrov. A ne. To pomeni lahko samo dvoje. Ali je gradil absolutno brez dokumentacije, to pomeni brez projekta za, za izvedbo - kar kjer se lahko res vprašamo, kako je bila ta zgradba izvajana, ali pa so odstopanja od tistega, kar bi mogel zgraditi, do tega, kar je v resnici zgradil, tako velika, da so tukaj zdaj, na pamet bom rekel, inženirji različnih strok noter vložili dvesto ur, da so vsa ta na, odstopanja, detektirali, ne. Kar pomeni, da je verjetno res ta njegova gradnja bila problematična v tem smislu in da se verjetno lahko tukaj strinjamo, da da potrebuje neko garancijo, da da je ta objekt res varno, no. Samo toliko, sem želel, pojasniti ta postopek različnih dokumentacij, v kateri fazi katero dokumentacijo rabiš. Hvala lepa.